Il est clair que les autorités de Pékin ont mal interprété les résultats des élections locales taïwanaises qui ont eu lieu en novembre dernier, parce qu'à aucun moment, lors de la campagne électorale, la question de la réunification avec la Chine n'a été abordée. Il faut mettre les choses au clair les Taïwanais n'ont pas envoyé un message à Xi Jinping, ils se sont exprimés sur des thèmes locaux et une écrasante majorité d'entre eux est farouchement opposée à l'idée d'un pays et de deux systèmes. Ce que souhaitent par dessus tout les Taïwanais, c'est protéger leur démocratie, leur état de droit, leur liberté. C'est à dire toutes ces choses qui demeurent inconnues pour le régime communiste, qui lui se rend au contraire célèbre avec des arrestations des défenseurs de droits, des persécutions religieuses, des atteintes à la liberté d'expression et tout cela bien sûr, sous couvert de sécurité nationale et d'une soi disant lutte contre le séparatisme.